Señor Presidente, quiero agradecer a las ponentes, al Consejo, a la Comisión y a todas y todos los parlamentarios y sus equipos la sensibilidad y el esfuerzo que han dedicado a mejorar la atención a las víctimas de los delitos en toda Europa. También agradezco su apoyo a las asociaciones de víctimas, especialmente las vinculadas con el terrorismo que me han ayudado a hacer mejor mi trabajo, con aportaciones como las de la ventanilla única o la definición de la violencia de persecución. Gracias a esta Directiva, las víctimas tendrán en toda Europa más garantías para participar en los procesos penales sin que les cueste dinero, y superando barreras idiomáticas o problemas de discapacidad. Habrá más y mejor formación de las personas que las atienden, y especial atención para las víctimas con necesidades especiales, como las de la violencia de género, las y los menores, y las víctimas del delito organizado y el terrorismo. Así, Europa descalifica con más que palabras la violencia y convierte ese rechazo en solidaridad activa.